Madame la Présidente, La RDC, ou le désordre comme art de gouverner titrait un grand journal du soir de mon pays.